Pe lângă ajutorul umanitar pentru victime, principala noastră preocupare trebuie să rămână, cred, acțiunea diplomatică, scopul fiind acela de a l convinge pe Bashar al Assad să se retragă din politica siriană, pentru a permite negocierea încetării confruntărilor. Salut în acest sens decizia Consiliului Afaceri Externe de a impune sancțiuni mai dure asupra regimului sirian. Trebuie, cred eu, găsite și aplicate toate măsurile posibile pentru a limita acțiunile dictatorului de la Damasc, ca, de exemplu, restricționarea activităților financiare și comerciale ale Siriei, așa cum s a decis și în cazul Iranului. Sunt, pe de altă parte, foarte îngrijorat de blocajul existent la nivelul Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite și sunt revoltat de faptul că unii membri permanenți tolerează masacrul din Siria pentru a și proteja interesele comerciale din zonă. Ca urmare a reînnoirii refuzului Rusiei și Chinei de a negocia o nouă rezoluție pentru problema siriană, consider că Uniunea Europeană ar trebui să se concerteze cu partenerii săi strategici pentru susținerea unei opoziții siriene unite.